Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais à mon tour m'associer aux remerciements et aux félicitations qui ont été adressés à celles et à ceux qui sont arrivés à boucler cette négociation très difficile. Nous nous apprêtons à voter demain un budget qui constitue une grande avancée pour l'Europe de la mobilité et l'Europe des jeunes. Ce budget démontre surtout la détermination du Parlement à ne pas abandonner les investissements d'envergure européenne en cette période de crise. Permettez moi néanmoins de vous faire part de mon inquiétude et de mon indignation quant au choix de certains groupes politiques, notamment les socialistes dont les représentants étaient à des postes gouvernementaux à des moments clés, de fragiliser aujourd'hui le projet ITER, seul projet de recherche fondamentale à long terme dans l'Union européenne où nous jouons un rôle moteur. Comme vous le savez, l'Union européenne a pris l'engagement de faire un apport supplémentaire de 1,3 milliard d'euros en juin dernier pour ce projet crucial pour notre sécurité. C'est donc la parole de l'Europe dans le monde qui va se retrouver mise en cause par notre vote. Cette attitude nous conduit à perdre presque 600 millions d'euros non utilisés en 2010 et qui auraient pu être affectés à ITER, c'est grotesque!